Precizez că Moldova a angajat pentru un an nouă consilieri europeni de rang înalt ce vor asista principalele ministere de la Chișinău. Având în vedere faptul că vorbim aceeași limbă, vecinii noștri de peste Prut pot beneficia de expertiza României în absolut toate domeniile. Este necesară reducerea costurilor transferurilor de bani pe care emigranții le fac din țările în care muncesc. Angajamentul liderilor G8 de reducere a acestora de la 10 la 5 în următorii cinci ani este un prim pas în acest sens.